Die Europäische Volkspartei möchte doch die Abstimmung nur verzögern, weil sie in Wahrheit für ACTA ist und hofft, dass sie dies dann auch durchbringt.